Vous voulez maintenir la confiance dans l'espace Schengen, mais celui ci s'est effondré sous la pression migratoire partout les frontières resurgissent. Vous voulez remettre les gens au travail, mais c'est vous qui les acculez au chômage par votre politique ultralibérale.

Vous voulez réconcilier l'économique avec le social, mais vous faites l'inverse en vendant votre âme au capitalisme financier le plus sauvage.